Sú prejavom násilia voči ženám a matkám. A preto je dôležité nastoliť túto tému na bilaterálnych rokovaniach s Čínou. Ale skutočným dôvodom, prečo bola mladá žena v siedmom mesiaci tehotenstva unesená z domova, bez vedomia najbližších, a donútená k potrateniu svojho dieťaťa, je politika kontroly populácie. Táto politika je zlo, ktoré žiaľ podporujú aj európski daňoví poplatníci. Aj my sme tak zodpovední za tragédie spôsobené touto politikou. Preto žiadam, aby Európska únia prestala financovať organizácie, ktoré pod zámienkou ochrany reprodukčného zdravia, vykonávajú interrupcie v krajinách ignorujúcich základné ľudské práva.